le commissaire en a parlé, entre Kinshasa et le groupe rebelle congolais, la situation à l'est reste douloureusement préoccupante.

La première, c'est que tant que les FDLR n'auront pas été mis hors d'état de nuire, il sera sans doute impossible de pacifier l'est du Congo. Malheureusement, les premières victimes de la pression militaire que la RDC exerce actuellement et qui vise à couper ces extrémistes de leurs bases et de leurs sources de financements sont les populations civiles, victimes des dommages collatéraux, mais aussi de la vindicte des uns et des exactions des autres. Ce risque là était prévisible et, le commissaire l'a dit, il fallait, dès le départ, renforcer les capacités de la MONUC qui, aujourd'hui encore, manque cruellement de ressources adaptées pour faire face à toutes les sollicitations et dont l'organisation sur le terrain n'est d'ailleurs pas toujours idéale. Même si l'on doit exiger une meilleure coordination et une présence plus effective et plus large sur le terrain, il serait cependant risqué de tenir des jugements ou des propos sur la MONUC qui pourraient donner des arguments à certaines forces négatives pour la diaboliser.

Un autre élément touche aux exactions des FARDC. Le contexte de la guerre ne peut évidemment justifier ces comportements en aucune manière, et je salue à ce titre la décision prise par les Nations unies de ne plus appuyer, au niveau de la logistique, les unités congolaises qui ne respectent pas les droits de l'homme. La politique de la tolérance zéro récemment instaurée par le président Kabila doit être évidemment saluée.

Les carences du système judiciaire congolais créent un sentiment généralisé d'impunité. C'est pour cela que j'encourage les efforts consentis par la Commission en étroite collaboration avec certains des États membres de l'Union européenne pour travailler à la restauration d'un système judiciaire, y compris à l'est.